Pane předsedající, často tu varuji před unáhlenými, ideologicky motivovanými kroky a upozorňuji, že tyto kroky budou mít své důsledky. Před deseti lety tento Parlament schvaloval podporu biopaliv ve jménu zelené ideologie. Výsledek vidíme lány žluté řepky, kam se podíváš. Dotace na ně bere český premiér a pak z nich těží zisky, konflikt zájmů jak vyšitý, včera jsme tady o tom mluvili. Pole jsou plná herbicidů a pesticidů, Roundup tomu říkají.

Miliony včel a dalších opylovačů umírají, tragédie. Proto jsem rád podpořil dnešní iniciativu, ale neměli bychom zapomenout jednu věc, že k této tragédii vydláždil cestu také Evropský parlament před deseti lety.